Była mowa o imigracji, o euro, o handlu, tylko nikt nie powiedział być może z wyjątkiem naszej koleżanki Anny Fotygi o Nord Stream 2 i o agresywnej polityce energetycznej wobec co najmniej jednej czwartej państw leżących na wschodzie Unii Europejskiej. Kiedy Amerykanie wypowiedzieli umowę nuklearną z Iranem, przedsiębiorstwa europejskie zaczęły się martwić, czy nie powinny brać pod uwagę stanowiska rządu Stanów Zjednoczonych. Natomiast Unia Europejska dużo mówi o solidarności, a nie potrafi w najmniejszym stopniu nakłonić niemieckich przedsiębiorstw do tego, żeby respektowały politykę naszych niestety dosyć fikcyjnych sankcji.